Frau Kollegin Bizzotto, sind Sie nicht bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht der Euro das Problem ist, sondern die zu hohe Staatsverschuldung, und dass die abgebaut werden muss und dass nur die Rückkehr auf den Wachstumspfad der richtige Weg ist? Also sprich bessere Verhältnisse für kleine und mittlere Unternehmen, damit wir wieder zu Wachstum und Beschäftigung kommen. Die Staatsverschuldung muss doch runter!